Wir wollten die Vorsitzenden der wichtigsten Parteien motivieren, endlich eine Verfassung zu verabschieden. Es ging auch um Klimawandel und Menschenrechtsfragen.

Und wir besuchten EU Projekte, darunter ein Krankenhaus als Frühwarninstitution bei Katastrophen.

Die Welle der Solidarität ist beeindruckend Tausende von freiwilligen Helfern, die Lieferung von Lebensmitteln, von Medikamenten und Spenden aus aller Welt allein aus meinem Land, Deutschland, 60 Millionen Euro innerhalb von vier Wochen. Im Fall von Naturkatastrophen müssen sich Gesundheitsinstitutionen und lokale Behörden besser vernetzen, Notfallsysteme ausweiten. Das faszinierende Nepal, mit dem ich seit Jahren verbunden bin, soll und darf auch künftig nicht allein gelassen werden!